A Lisszaboni Szerződés elfogadása egy erős Európa vízióját és gondolatát hozta magával a közösségi jogkörök tekintetében. A polgárok számára pedig ennek a víziónak a megvalósítását ígéri. Ez az alapvető jogok védelmére is egyaránt igaz, ezért az eddigi évekkel ellentétben az idei jelentés ezekkel az új jogi alapokkal, a megerősödő és új jogosítványokkal, illetve intézményekkel foglalkozik, és az így kialakult helyzetet veszi górcső alá.

Egyrészt a Lisszaboni Szerződésen és a jogi erőre emelt Alapvető Jogok Chartáján nyugszik. Ez utóbbi charta zsinórmértéke lett az uniós jogszabályoknak megszületésük és alkalmazásuk során, legyen ez az uniós intézmények részéről vagy a tagállamok részéről, amikor uniós jogot alkalmaznak. Hasonló pillére lesz közösségi jogi rendszerünknek az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozásunk, amelynek a folyamata éppen most zajlik, de hasonló pillér marad a tagállamok saját jogrendjében lefektetett emberi jogi garanciák rendszere.

Közösségi szinten a Bizottság, az alapjogi biztosi portfólió, a tanácsi munkacsoport a Tanácsban, a Parlament és megemlíteném az ügynökségek közül kiemelve az Alapjogi Ügynökség szerepét. Jelentésem célja felhívni a figyelmet, hogy e létező intézmények és mechanizmusok hatékonyan és átláthatóan működjenek. Legyen ez akár a döntéshozatal, jogszabályalkotás monitorizálása, adatgyűjtés vagy éppen információtovábbítás, nem priorizálva egyes és hanyagolva más jogokat.

Használják és építsenek egymás munkájára az emberi jogok védelme területén, döntéseiket következetesen, objektíven, tényekre alapozva hozzák meg.

Alapvető célja a jelentésnek, hogy hangsúlyozza, a most kialakult alapjogi építmény kiinduló pontja és végpontja is az egyén, azaz a polgár kell legyen. Ez annyit jelent, hogy a polgároknak megfelelő információt kell szolgáltatnunk, hogy tudjanak és legyenek tisztában a lehetőségeikkel, és érvényesíteni is tudják azokat. Az alapvető jogok védelmének rendszere érthető, elérhető és eredményesen használható legyen, hiszen az egész építmény annyit ér, amennyit ebből érvényesíteni tudnak az Unió polgárai. Ezen célok elérésében az említett intézményeknek és tagállamoknak kiegyensúlyozó szerepet kell vállalniuk, hogy az Unió növelhesse hitelességét a polgárok szemében. A jelentésem azokra a területekre összpontosít végül, ahol gyors lépések, de egyúttal közép és hosszú távú stratégiák szükségesek, mint például a romaintegráció, a gyerekszegénység elleni küzdelem, kisebbségi közösségek nyelvhasználatának területe, hogy csak néhányat emeljek ki a sok közül. Bízom benne, hogy a holnap elfogadott jelentéssel könnyen értelmezhető és tiszta üzenetet tudunk küldeni az említett intézményeknek Bizottságnak, Tanácsnak, ügynökségeknek, a tagállami szerveknek, bíróságoknak, hogy ezáltal még hatékonyabbá váljon ez a rendszer. Ehhez kérem holnap támogatásukat, hogy a Lisszaboni Szerződést követő időszakban hiszen készen vannak az alapok, az intézmények most már eszerint a szellemiség szerint is cselekedjünk.